Como ha dicho uno de los colegas anteriores, eliminar el sistema de apelación es acabar con el comercio internacional, sin duda.

Pero, queridos colegas, a la sociedad, que no conoce en profundidad estos temas, no le preocupa en absoluto, y eso es un problema grave, porque, al final, lo que tenemos que hacer es resolver la situación de la Organización Mundial del Comercio y evitar el crecimiento de los sistemas bilaterales.